hennar verði milduð með því er hægt að ná breiðari samstöðu um þá starfsemi einnig stingur í stúf að herlaus þjóð taki að sér verkefni sem krefjast vopnaburðar við eigum einfaldlega að forðast það eins og heitan eldinn við eigum að nýta reynslu okkar og þekkingu á öðrum sviðum ss að styðja verkefni á sviði stjórnunar heilbrigðis og nota tækifærið og fagna fríverslunarsamningi við færeyinga ég tel jafnframt mjög nauðsynlegt að við náum svipuðum samningum við okkar næstu nágranna í vestri grænlendinga grænland er svo sannarlega land tækifæranna ríkt af náttúruauðlindum og þar eru gríðarleg tækifæri á sviði ferðamennsku sem við gætum eflaust komið þeim til hjálpar við að nýta sér við í frjálslynda flokknum erum alfarið andvíg því að ísland sé í þessu framboðsbrölti til að taka að sér sæti í öryggisráði sameinuðu þjóðanna afstaða okkar í frjálslynda flokknum markast af því að verkefni ráðsins eru meðal annars að rannsaka deilur þjóða á milli og ástand sem getur leitt til stríðsátaka auðvitað á ráðið einnig að leita sátta og finna lausn deilumála öryggisráðið á meðal annars að skera úr um það hvort heimilt sé að beita þjóðir heimsins þvingunum hvort stríðsátök séu réttlætanleg ég tel einfaldlega og er sannfærður um það að þetta verkefni henti ekki íslenskum stjórnvöldum það má einfaldlega efast um það með réttu að íslensk stjórnvöld hafi á að skipa sérfræðingum á sviði hernaðar og alþjóðamála til þess að geta metið hvort réttlætanlegt sé að fara með ófriði á hendur öðrum þjóðum mér finnst það bara ekki vera við hæfi að íslensk stjórnvöld vasist í þessum málum þeir sem eru á móti hvalveiðum sem við í frjálslynda flokknum erum alls ekki sjá kannski ljósan ómældar fjárhæðir það kostar mikla fjármuni að fara þarna inn og við höfum ekki sérþekkingu til að taka okkur þessi verkefni fyrir hendur við höfum brennt okkur á því að vera fús og viljug við studdum árásina á írak sú ákvörðun

er vissulega smánarblettur sem þeir hafa sett á íslensku þjóðina ríkisstjórnin virðist því miður ekki vera reiðubúin til þess að brjóta odd af oflæti sínu og einfaldlega biðja íslensku þjóðina og íröksku þjóðina enn fremur afsökunar á framferði sínu hvað hefur ríkisstjórnin gert í stað þess hún hefur lyft mönnunum upp sem stóðu að þessu veitt þeim há embætti ss davíð oddssyni sem er nú orðinn seðlabankastjóri ég tala nú ekki um halldór ásgrímsson sem er kominn í eitt æðsta embætti norðurlandanna hann er settur þar þó að hann hafi vissulega gert afdrifaríkustu mistök í utanríkissögu íslensku þjóðarinnar ríkisstjórnin lyfti honum þarna upp mér er það bara algjörlega óskiljanlegt ég átta mig ekki á því hvers vegna við lyftum honum þarna upp manni sem setti ísland á lista yfir stríðsfúsar þjóðir fámenn þjóð á auðvitað að sníða utanríkisþjónustunni stakk eftir vexti velja sér verkefni sem henta og einbeita sér að brýnustu hagsmunamálum þjóðarinnar á umliðnum árum hefur stundum verið erfitt að átta sig á vexti íslensku utanríkisþjónustunnar vegna þess að vöxturinn hefur komið í einhverjum rykkjum og kippum heilu kippurnar af sendiherrum tylftir hafa komið og maður áttar sig ekki á þörfinni það hefur ekki verið gefinn nokkur rökstuðningur fyrir því hvers vegna hinir og þessir fengu embætti sendiherra heldur hafa þetta verið pólitískar mannaráðningar því miður það sem er kannski verst við þessar pólitísku ráðningar er að þær rýra trúverðugleika mikilvægis utanríkisþjónustu landsins það ættu hæstvirtur ráðherra að hafa í huga áður en þeir fara nú af stað með næstu kippu sem vonandi verður ekki heldur að menn rökstyðji þessar embættisveitingar sínar með einhverjum rökum og greinargerðum við hljótum að ætla að ná árangri á þessu sviði og þá skiptir miklu máli að við höfum velmenntuðu fólki á að skipa við ættum að einbeita okkur að því og einnig að því að velja okkur verkefni sem skipta máli þá vil ég minnast á að ég hef vissar efasemdir um fjölda sendiráða úti um allan heim það er mín skoðun að við ættum að einbeita okkur miklu meira að þeim stöðum sem skipta máli til dæmis í brussel sem er að verða höfuðborg evrópu og ekki nóg með það heldur fáum við þaðan regluverk á færibandi frá höfuðstöðvunum í brussel það skiptir mjög miklu máli að vakta það sem kemur þaðan þannig að fáum kannski ekki regluverk fyrir milljónaþjóðir sem koma hingað og eiga að gilda um starfsemi sem er ekki sambærileg

í milljónaþjóðunum ég get nefnt sem dæmi að rútubílstjórar hér þurfa að hlíta reglum sem eiga kannski við á hraðbrautum í evrópu við yfirfærum oft ýmsar reglur og taka þær upp án þess að fara gagnrýnið yfir þær ég er sannfærður um að það er hægt að hafa áhrif þar til þess að við þurfum ekki að yfirtaka reglur sem eiga ekkert við í

að stjórnvöld leggi sérstaka áherslu á þá þætti utanríkismála sem snúa að nýtingu auðlinda hafsins en þegar maður les ræðuna og hlýðir á hæstvirtan ráðherra kemur í ljós að svo virðist bara alls ekki vera það kemur ekki fram í ræðunni það segi ég vegna þess að hæstvirtur ráðherra vitnar í skýrslu sem birtist í erlendu tímariti og hún vekur hér máls á henni algjörlega gagnrýnislaust innihald skýrslunnar kveður á um að ef framvinda fiskveiða og umhverfismála verður með sama hætti og verið hefur á undanförnum árum muni allir fiskstofnar heimsins hverfa árið tvö þúsund fjörutíu og átta þetta er alveg með ólíkindum að ráðherra fiskveiðiþjóðar skuli gleypa þessa skýrslu án þess að fara gagnrýnið yfir hana að hún skuli gera hana á hinu alþingi að umtalsefni út af fyrir sig hlýtur að vera grunsamlegt þegar menn birta eitt svona ártal að tvö þúsund fjörutíu og átta muni allir fiskstofnar heimsins hverfa það eina sem vantaði þarna var dagsetningin hvaða dag það gerðist til dæmis fyrsta desember það sjá allir sem skoða þetta með gagnrýnum huga að svona spár eru mjög vafasamar það er einnig umhugsunarefni að fjölmiðlar landsins fjölmiðlar fiskveiðiþjóðar skuli birta þessa frétt svo gagnrýnislaust sem raun ber vitni á forsíðu morgunblaðsins ég verð að segja að ég hef reynt að koma rökstuddri gagnrýni birti hana meðal annars á heimasíðu minni fyrir rétt um hálfum mánuði og benti á að þessi skýrsla er tóm vitleysa það hefur einhvern veginn ekki náðst inn í umræðuna og þess vegna situr hæstvirtur ráðherra á ráðherrabekk og kynnir skýrslu sem inniheldur tóma dellu það er óhætt að fullyrða að gögnin sem þessi skýrsla byggir á og sem ráðherra vitnar til er hinn ólíkindalegasti samtíningur meðal annars eru tíndar til breytingar á lífríki kóralrifja og ósasvæða og síðan fjöldi köfunarferða ferðalanga á ákveðnum friðuðum hafsvæðum það verður síðan til vitnis um það eða einhver spádómur um framtíðarveiðar á íslandsmiðum eða í barentshafi og alla vega þetta notar hæstvirtur ráðherra sem gagn í skýrslu sína mér finnst það alveg stórundarlegt það eina sem hæstvirtur utanríkisráðherra hefur sér til varnar í því að taka þessa vitleysisspá hér til umræðu er að fræðimennirnir sem komu að þessari vinnu hafa í gegnum árin haft mjög náin tengsl við íslensk stjórnvöld hér er hægt að minnast á að einn þeirra sem minnst er á að hafi komið að skýrslunni var hér síðasta haust á fjörutíu ára afmæli hafró þar sem hann kynnti eina athugunina eflaust jafnáreiðanlega á stöðu nær allra fiskstofna heims að minnsta kosti fjölmargra sömuleiðis var hér fræðimaður sem hefur haft náin tengsl við skýrsluhöfund þar sem hann skrifaði greinargerð fyrir stjórnvöld þá hafði hafró eitthvað flaskað á því að reyna að geyma fiskinn í hafinu og síðan tapaðist hann út úr bókhaldinu og hvað gerðist jú sóttur var vísindamaður með tengsl við þessa skýrsluhöfunda sem vitnað er til og bar hann lof á starfshætti hafró og sagði að þetta væri aukinn veiðanleiki auðvitað er það ekki aukinn veiðanleiki sem þar var á ferðum heldur eitthvað allt annað þessar líffræðikenningar sem er unnið eftir og hefur verið gert síðustu tuttugu árin og íslensk stjórnvöld hafa rekið hér fiskveiðistjórn byggða á henni hafa einfaldlega sýnt það þessi tilraun að hún hefur ekki skilað nokkrum árangri enda veiðum við helmingi minna núna en við gerðum áður en þessi tilraun var gerð íslenska kvótakerfið það er nefnilega ástæðan fyrir því að íslensk stjórnvöld taka svona spá fegins hendi ef eitthvað er verra en vond spá úti í heimi tilraun þá grípa menn svona spá það er vert að stjórnvöld velti þessu fyrir sér vegna þess að umræddir vísindamenn fá meðal annars styrki til að stunda þessar háðu rannsóknir með í rauninni fyrirframgefinni niðurstöðu um ofveiði og um það að hætta þurfi veiðum þeir fá styrki frá alþjóðasamtökum meðal annars að íslensk stjórnvöld hitta einmitt þessi samtök og jafnvel sömu vísindamenn fyrir á ný þegar skýrslur koma um nauðsyn þess að banna botnvörpuveiðar sem hafa verið stundaðar í yfir hundrað ár þá eru það sömu styrkir og jafnvel sömu vísindamenn og sömu stofnanir sem hafa yfir að ráða gríðarlegum fjármunum jafnvel meiri fjármunum en nemur upphæð íslenskra fjárlaga yfir þrjú hundruð sextíu milljörðum króna sem beita hafa úr að spila til að styrkja rannsóknir þar sem niðurstaðan er fyrirframgefin það er að það eigi í raun að koma í veg fyrir fiskveiðar ekki leggja til dæmis stjórnvöld áherslu á að draga fram árangur færeyinga eða skoða kerfi þeirra með gagnrýnum hætti nei það er ekki gert heldur er þessi leið farin ég sé að tíma mínum er lokið og ég ætla að koma að einu í lokin mér finnst að íslensk stjórnvöld og íslenska utanríkisráðuneytið ættu að beita sér hvað varðar geislavirkni í hafinu í meira mæli og veita

út í að knýja land sitt með kjarnorku og ég vil nota tækifærið hér og benda hæstvirtum ráðherra á það